die sie unsere Kinder umbringen. Auch das muss zum Ausdruck gebracht werden. Es darf nicht zur Belobigungsaktion werden, dass wir als eine gesellschaftlich hinnehmbare Situation sehen.

Beides zusammen muss man sehen.